Frau Präsidentin! Der Vorschlag der Kommission zur verbesserten Barrierefreiheit von Produkten und Dienstleistungen ist ein wichtiger und tatsächlich längst überfälliger Schritt, um den Alltag der rund 80 Millionen Menschen mit Beeinträchtigungen in Europa zu verbessern. Es ist wichtig, dass es in einem gemeinsamen Binnenmarkt gemeinsame Standards gibt und dass es auch eine gemeinsame Handhabung gibt.

ist, dort in Zukunft viel besser in den Arbeitsmarkt integriert werden können.